Der Hintergrund dieser Gedenkminute war, dass gleichzeitig eine Veranstaltung einer Fraktion im Europäischen Parlament stattgefunden hat, nämlich der GUE, bei der ein ehemaliger ETA Terrorist, nämlich der Herr Otegi, eingeladen war. Ein verurteilter Terrorist hatte in der GUE Fraktion das Forum bekommen, zu sprechen und zu diskutieren.

Es ist aus unserer Sicht als EVP Fraktion im Sinne der Opfer eine Provokation, wenn ehemalige Terroristen in diesem Parlament Rede und Sprechrecht bekommen, um hier ihre Positionen zu vertreten.